Madame la Présidente, cette résolution que, j'espère, nous voterons demain à l'unanimité, parce qu'elle est tellement évidente, s'inscrit dans une stratégie, une stratégie d'un appel international à l'interdiction des mutilations génitales, à l'échelle des Nations unies. C'est très important que nous puissions, par notre résolution, soutenir cette stratégie internationale.

S'il y a une interdiction généralisée, reprise par les Nations unies, il y aura, comme pour d'autres dossiers, comme pour les mines antipersonnel ou d'autres, une stratégie de suivi, d'accompagnement.